Das Europäische Parlament ist seit dem Vertrag von Lissabon umfassend mitentscheidender Gesetzgeber im Agrarbereich. Aus dieser Tatsache ergeben sich neue Rechte für das Parlament, die wir wahrnehmen werden und müssen. Daraus resultiert zusammengefasst Folgendes Erstens Wir werden dafür arbeiten, möglichst viel im ordentlichen, also im Basisrechtsakt zu regeln und klare Bestimmungen zu schaffen, um den Landwirten größtmögliche Planungssicherheit zu ermöglichen. Zweitens Wir werden dafür arbeiten, in regelnden Fällen Flexibilität mittels delegierter Rechtsakte zu schaffen, um den Basisrechtsakt nicht zu überladen. Drittens Wir werden in begründeten Ausnahmen die Möglichkeit schaffen, technische Details mit Durchführungsrechtsakten anzupassen. Dies bedeutet viertens vor allem, dass wir dafür kämpfen werden, unsere Rechte und Pflichten als demokratisches Organ und Mitgesetzgeber wahrzunehmen.